Morderstwa, gwałty, prześladowania to praktyki powszechnie stosowane i niejednokrotnie akceptowane przez rząd.

Unia Europejska posiada instrumenty, których może użyć w celu ochrony chrześcijan.